Hvala lepa, podpredsednica za besedo. Spoštovani ministri, spoštovana ministrica. V moji poslanski pisarni se tedensko obračajo obupani državljanke in državljani, ki so kratko malo pozabljeni. Govorim o skupini ljudi, ki so postali delovni invalidi tako druge kot tretje kategorije. Marsikateri med njimi je postal delovni invalid na delovnem mestu. Nekateri so uspeli ohraniti zaposlitev, drugi so se pa znašli, na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Z vsemi možnimi omejitvami. Kljub temu da si bi neizmerno želeli, da bi ostali delovno aktivni, vendar njihovo zdravstveno stanje tega ne dopušča. Ti državljani so prejemali najprej delovno nadomestilo, ki je bilo še, bom rekla, dokaj sprejemljivo, a še vedno je bilo nižje od praga tveganja revščine. Ob prenehanju tega obdobja prejemanja pa se marsikateremu postavlja vprašanje, ko je prejel, izračun, koliko bo prejemal to denarno nadomestilo, vprašanje, kako živeti naprej, kajti zneski se gibljejo med dvesto petdeset pa tja nekaj čez tristo evrov. V pokojninsko blagajno so marsikateri plačevali več kot dvajset let, imam pa tudi primere, s katerimi sem se soočila in so plačevali več kot petintrideset let, njihovo nadomestilo za invalidnost pa znaša zgolj, cirka dvesto osemdeset evrov. Za nameček še ti, državljanke in državljani plačujejo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, kajti ti so še bolj izpostavljeni zdravstveno, velikokrat obiskujejo zdravnike, in enostavno brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne morejo živeti. Medtem govorimo tudi o teh, ki imajo denarno socialno pomoč, pa tega stroška dodatnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, saj se ob pridobitvi pravice do denarne pomoči, pripada jim tudi pravica do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa je denarna socialna pomoč kar nekaj evrov višja kot to denarno nadomestilo, ki ga prejemajo. Ob tem pa še imajo vrsto drugih ugodnosti, pa nihče jim tega ne osporava, vendar enostavno smo na te najbolj ranljive skupine pozabili. Na vas, ministrica, naslavljam naslednja vprašanja: Ali lahko osebe, o katerih sem vam govorila, pričakujejo izboljšanje njihovega finančnega stanja, ki bo primerljiv z denarno socialno pomočjo? S kakšnimi ukrepi Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve spodbuja zaposlovanje delovnih invalidov? Kakšne možnosti ima delovni invalid s prejemkom denarnega nadomestila za invalidnost v višini dvesto petdeset evrov in več? Ali Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve razmišlja o tem, da da bi določenim skupinam oseb, ki imajo dohodke pod pragom revščine, zagotovili pokrivanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja, saj marsikateri, tega ne zmore plačevati.